Wir haben die Situation, dass in den letzten Jahrzehnten in Sachen Gleichstellung, Gleichberechtigung in der Europäischen Union sehr viel getan wurde. Aber natürlich gibt es noch Nachbesserungs und Verbesserungsbedarf, insbesondere beim Thema Lohngefälle, Lohndifferenz.

Frauen wählen in der Regel auch Berufe, die weniger gut bezahlt sind. All das sind die Ursachen. Wir müssen doch sicherstellen, dass es möglich ist, im Beruf zu bleiben, und auch den Wiedereinstieg erleichtern. Da sind die Tarifparteien gefordert.